Spoštovani gospod poslanec, hvala za vprašanje. Strinjamo se, da je treba pristopiti k iskanju celovitih rešitev v smeri razbremenitve dela. In med njimi je to lahko tudi razbremenitev regresa s prispevki za socialno varnost iz sedanje višine sedemdeset odstotkov povprečne plače na predvidenih sto odstotkov, povprečne plače. Vemo, da so ukrepi v smer razbremenitve dela nujni, in si bomo prizadevali, da bodo zaposleni s predlogi ukrepov prejeli več. Zavedamo sa, da visoka oziroma da kot prva obremenitev dela vsekakor predstavlja dejavnik, ki med davčnimi ukrepi vpliva na konkurenčnost, kar nam dokazujejo tudi študije OECD-ja in drugih organizacij in iz njih je razvidno, da je obremenitev dela problematična iz dveh vidikov, in sicer kot pritisk na stroške dela in slabšanje mednarodne konkurenčnosti podjetij in s tem države ter kot drugo tveganje za naraščanje sive ekonomije. vsekakor pa moramo biti s temi koraki dobro premišljeni in usklajeni tudi s socialnimi partnerji. Skupaj moramo poiskati ustrezne rešitve s predvidenimi ukrepi na področju zdravstva, pokojninskega zavarovanja ter dolgoročne oskrbe. Od konstruktivnosti v okviru teh dialogov pa bo v končni fazi odvisno tudi to, kako daleč lahko gremo v razbremenitvi dela in s kakšnimi ukrepi. Kljub temu pa lahko rečemo, da bomo na Ministrstvu za finance obenem zagovarjali tudi ukrepe za razbremenitev dela, ki bodo čim bolj splošne narave, davčni razredi, davčne stopnje, splošne olajšave. In razbremenitev regresa s prispevki za socialno varnost z veljavne višine sedemdeset odstotkov na sto odstotkov povprečne plače bo imela učinke na javne finance, za katere pa ocenjujem, da bodo relativno nevtralni. Tako bomo znižali prihodke iz naslova prispevkov za socialno varnost, po drugi strani pa bomo imeli nekoliko več prihodkov iz naslova dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Ne glede na to pa ne smemo pozabiti na osnovni cilj, to je, da bodo zaposleni dobili več, kar pomeni, da bojo imeli več razpoložljivega dohodka. Ukrep predvidevamo v sklopu že napovedane celovite davčne optimizacije in predlog bomo predstavili predvidoma v roku enega meseca. Hvala.